Szanowny Panie Komisarzu! Dziękuję bardzo za bardzo długie, wyczerpujące i prawdziwe słowa deklaracji politycznych dotyczące współpracy z Białorusią. Faktem jest, że nasze relacje z Białorusią, z naszym sąsiadem, sytuacja wewnętrzna w tym kraju zajmuje nas w tej Izbie regularnie, a ostatnio nawet bardzo często. Nie dalej jak w lutym dyskutowaliśmy czy apelowaliśmy o powstrzymanie się od wykonywania kary śmierci w tym kraju. Dzisiaj natomiast debatujemy nad odpowiedzią Unii na wojnę dyplomatyczną wypowiedzianą dwa tygodnie temu Europie przez władze w Mińsku. Efektem tej wojny może być pogłębiająca się samoizolacja Białorusi. Mam nadzieję, że tak naprawdę nikomu nawet nikomu w tamtym kraju, na Białorusi, również tym niedemokratycznie wybranym władzom nie uśmiecha się taka perspektywa, bowiem jej jedyną konsekwencją może być tylko pogłębiający się proces utraty niezależności przez to państwo. Mimo nieracjonalnej decyzji o wyproszeniu ambasadorów polskiego i unijnego z Mińska, wciąż istnieje możliwość powstrzymania złego rozwoju tej sytuacji. Wciąż jeszcze jest czas na powrót Białorusi do elementarnych stosunków ze światem Zachodu, ale co jest oczywiście potrzebne wypuszczenie więźniów politycznych, zaprzestanie represji wobec działaczy opozycji, niezależnych dziennikarzy i wobec obrońców praw człowieka oraz przygotowanie wyborów parlamentarnych w zgodzie z elementarnymi, minimalnymi zasadami europejskimi.